Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'etichetta energetica è una storia europea di successo, iniziata più di vent'anni fa e copiata da tutti nel mondo. È il passaporto riconosciuto da tutti, che garantisce a molti prodotti che sono sul mercato e che entrano nelle case di 500 milioni di cittadini, per informare sulle prestazioni relative all'efficienza energetica e su altre caratteristiche fondamentali. Insieme all' l'etichetta energetica ha permesso in pochi anni ai cittadini europei di poter acquistare lavatrici, frigoriferi, forni, lampadine e caldaie sempre più efficienti nel tempo, risparmiando così enormi quantità di energia, emissioni nocive e denaro, riducendo quindi malattie, danni ambientali e, non meno importante, parzialmente riducendo la dipendenza politica del nostro continente.

I consumatori infatti sono confusi da troppe scale diverse. L'avvento delle classi con i cosiddetti ha reso meno chiara la differenza tra i gradini e quindi tra i prodotti, in termini di consumo di energia, di prezzo e altro. Quindi, giustamente, è giunto il momento di rinnovare questo passaporto, rendendolo più efficace, approfittando a tal fine dei progressi dell'informatica, fondamentali per rappresentare e comunicare il mercato attuale e futuro. Nell'elaborare il progetto di relazione che ho avuto l'onore di condurre, ho fatto miei gli obiettivi della proposta originale con il fine di rimettere ordine, eliminando i quanto prima, digitalizzare le informazioni e rinforzare la sorveglianza del mercato. Ho ascoltato in questi mesi le voci di consumatori, industrie, piccole e medie imprese, autorità di sorveglianza, negozianti, autorità per la standardizzazione, organizzazioni non governative, cittadini iscritti a vari soggetti politici. Ho proposto una relazione volutamente ampia e complessa, con l'obiettivo di rafforzare in maniera decisa la fiducia dei cittadini europei dopo gli scandali nel settore automobilistico, che minacciano, ricordiamolo, la credibilità di ogni nostro sforzo normativo. Spero di aver contribuito alla proposta di un'etichetta moderna, chiamiamola 2.0, al passo con i tempi, in grado di essere non solo un adesivo, ma anche una porta di accesso verso una banca dati dei prodotti, utilizzabile da tutti, con maggiori informazioni, confrontabili e finalmente descritte nella propria lingua. Il lavoro negoziale ha permesso di arrivare al voto in commissione con un testo solido, a mio parere condiviso ed equilibrato, che è stato poi approvato all'unanimità nella commissione ITRE e che mercoledì arriverà in quest'aula per la conferma, mi auguro, con lo stesso entusiasmo. Fra i vari miglioramenti che si trovano nel testo sottolineo, in particolare, la volontà del Parlamento di rafforzare il meccanismo di definizione degli standard alla base dell'assegnazione delle classi di efficienza più trasparenza e più controllo e piena considerazione delle condizioni di uso reale dei prodotti test e ispezioni dovranno essere più frequenti e le informazioni sui risultati condivise con tutte le autorità di vigilanza europee. Abbiamo concordato la costituzione di una banca dati articolata in due sezioni, una pubblica e una con accesso riservato alle autorità competenti un database che entrerà in vigore al più presto e sarà accessibile anche attraverso un quercode presente sull'etichetta e che permetterà di valutare e confrontare dati e caratteristiche inserite dei fabbricanti.